Voorzitter, ook ik wil de heer Chatzimarkakis en alle andere rapporteurs hartelijk danken voor hun uitstekende werk. Ook wil ik met name de Raad en ook de voorzitter van de Rekenkamer danken voor hun aanwezigheid hier, hoewel het raar is dat we dat nog extra moeten benadrukken.

Ik denk dat beide redenen benadrukken dat we deze kwijting extra kritisch moeten bekijken en dat we de Europese uitgaven extra kritisch moeten bekijken. Hierbij gaat het wat mij betreft zowel om de legitimiteit als de effectiviteit van de Europese bestedingen, want Europese burgers hebben er recht op dat de Europese investeringen ook daadwerkelijk wat opleveren. Voorzitter, voor mij is politieke verantwoording van uitgaven een politiek abc'tje. Noem mij één lokale, provinciale, regionale of nationale democratische vertegenwoordiging waar die politieke verantwoording van de uitgaven niet bestaat. Waarom hebben wij dat dan op Europees niveau niet? Waarom wordt nog altijd 80 van de uitgaven niet politiek verantwoord door de lidstaten? Opnieuw een oproep aan de Raad maak nu eindelijk werk van die nationale lidstaatverklaringen. Wat mij betreft komt er geen nieuwe meerjarenbegroting vanaf 2014, zolang die lidstaatverklaring er niet is.

Ik ben erg blij met besparingen die wij hebben weten te vinden, ook als die samenvallen met verduurzaming.

Allemaal uitstekende voorstellen.